Die Huthi Rebellen, die sich einmal gewehrt haben gegen politische Verfolgung, gegen Missachtung durch eine sunnitische Mehrheit.

Warum beschließen wie hier in diesem Hause keine Maßnahmen gegen diese Staaten? Warum unternehmen wir nichts gegen Großbritannien, welches in unserer EU noch Mitglied ist und sich führend an diesen Bombenangriffen beteiligt? Die Sanktionen und die Maßnahmen der EU sind nicht weitreichend genug. Sie müssen gegen alle gerichtet sein!